Turcia este al șaptelea partener comercial al Uniunii Europene și singura țară candidată la aderare care beneficiază de uniune vamală cu aceasta din urmă. Turcia și Uniunea Europeană întrețin, prin urmare, o relație privilegiată, în care schimburile comerciale și economice joacă un rol important. În acest context, cele două partenere trebuie să conlucreze pentru a și alinia politicile comerciale, în special în ceea ce privește încheierea acordurilor de liber schimb cu țări terțe. De asemenea, uniunea vamală trebuie întărită prin includerea în acord a produselor agricole, a serviciilor și a achizițiilor publice și prin intermediul rezolvării problemei vizelor pentru comercianții turci ce doresc să pătrundă pe teritoriul Uniunii Europene. Într o perioadă în care efectele crizei economice se fac încă resimțite, o cooperare mai strânsă la nivel economic și comercial între cele două puteri regionale devine necesară. Uniunea Europeană trebuie să dea un semnal mai clar Turciei pentru a reuși să transmită acesteia valorile fundamentale europene.